Neviem si predstaviť ochranu detí bez súčinnosti s ich rodičmi. Pred viac ako štyrmi rokmi som vyzvala k celoeurópskej kampani pod názvom Viete, kde je teraz vaše dieťa?.

som takúto publikáciu, aby upozorňovala rodičov, čo hrozí ich deťom.

Za tento čas som sa stretla s troma komisármi a napriek tomu, že situácia v ohrození detí organizovanou trestnou činnosťou sa zhoršuje, som bohužiaľ nenašla pozitívnu odpoveď.